Zoals de naam al suggereert, betreft het complexe, vaak ondoorzichtige financiële activiteiten waarover niemand, en ook geen enkele instelling of toezichthouder, voldoende overzicht heeft.

En ten derde gaat het over een zeer groot en groeiend fenomeen dat naar schatting 25 à 30 van de financiële sector omvat. Om al deze redenen is het noodzakelijk de nodige instrumenten te creëren die de autoriteiten in staat stelt een globaal beeld te krijgen van het fenomeen om de risico's te kunnen inschatten en zo nodig te kunnen optreden. Idealiter slagen we erin de instrumenten die zuurstof geven aan de reële economie en kunnen bijdragen tot economische groei zonder overdreven risico's te stimuleren en meer speculatieve of gevaarlijke vormen aan banden te leggen. Dat is dan ook het onderwerp van mijn verslag en ik dank alle collega's en in het bijzonder de schaduwrapporteurs voor de uitstekende samenwerking, die geleid heeft tot een aantal conclusies, die breed gedragen worden.

Toezichthouders zouden minimaal een algemeen beeld moeten hebben van de omvang van repo transacties en alle vormen van vorderings of terugvorderingsregelingen die instellingen zijn aangegaan. Vandaar het idee om informatie aan te melden bij een transactieregister. Er zou ook een soort centrale EU databank van repo transacties moeten komen.

moeten worden uitgewerkt. Er is ook behoefte aan een vollediger zicht op risico overdrachten door financiële instellingen in de vorm van een centraal register. In feite komt het erop neer dat we in staat zouden moeten zijn een antwoord te vinden op eenvoudige vragen zoals 'wie moet wat aan wie en wanneer en voor welke prijs'? Daarnaast moet de klassieke bankensector beschermd worden door de instelling van een limiet op de blootstelling aan schaduwbanken en zouden schaduwbankactiviteiten, geïnitieerd door banken, in de balans moeten worden opgenomen en geconsolideerd.

Tenslotte wordt een reeks aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot bepaalde specifieke fondsen, zoals geldmarktfondsen en indexfondsen ten einde de transparantie te vergroten en potentiële systeemrisico's te beperken.

Het komt er nu op aan dat de betrokken instellingen en regio's zich de komende maanden herorganiseren opdat er eindelijk licht kan schijnen op dat onderdeel van de financiële wereld dat tot op heden onderbelicht is. En dat is een absolute must willen we een nieuwe financiële crisis in de toekomst vermijden. We wachten op de voorstellen van de Commissie, die met een mededeling gaat komen.